Die europäische Landschaft, die EU, zeichnet sich durch eine große Vielfältigkeit von Banken auf Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Privatbanken, Großbanken. Diese Vielfältigkeit muss meines Erachtens gewahrt und gesichert bleiben, auch bei einer europäischen Aufsicht.

Ein zweiter Punkt Aufsicht allein reicht meines Erachtens nicht. Eine Aufsicht muss auch mit scharfen Instrumenten ausgestattet sein, um gegebenenfalls in die Märkte intervenieren zu können, gegebenenfalls auch giftige Produkte vom Markt nehmen zu können. Drittens und letztens So gut eine Bankenaufsicht ist, so wenig kann sie bei der gegenwärtigen Rechtslage im Hinblick auf den Schattenbankensektor tun.